Estamos ante el protocolo de un acuerdo de alineación del sistema legislativo de infraestructuras de Israel y la Unión Europea, pero necesitamos tener ciertas aclaraciones y quisiera plantearle dos preguntas primero, ¿los territorios ocupados de Palestina forman parte del mercado nacional israelí? y, segundo, ¿por qué no existe una cláusula de derechos humanos en este acuerdo? Respecto al control de calidad de los productos y sobre todo en cuanto a las exigencias extremas en materia de medicamentos, no estamos en contra de los medicamentos genéricos. Muy al contrario, creemos que son mucho más accesibles, pero queremos garantías. Queremos la exigencia de tener calidad. Por lo tanto, ¿cuál va a ser esa certificación a la que se va a proceder, y qué conocimientos vamos a tener en este Parlamento sobre la certificación de calidad de estos medicamentos que se van a producir en Israel?